Or, nous avons voté une résolution c'est d'ailleurs le titre de la résolution sur un accord politique sur le cadre financier pluriannuel